fyrir árin tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og sautján sem er þingskjal fjögur hundruð sextíu og átta fimm hundruð fimmtugasta og sjötta mál tillagan byggir á sjöundu grein laga um byggðastofnun númer hundrað og sex nítján hundruð níutíu og níu en þar segir ráðherra leggur fyrir alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil áætlunin skal lýsa markmiðum og stefnu ríkisstjórnar í byggðamálum áætlun um aðgerða og tengsl byggðastefnu við almenna stefnu í efnahags og atvinnumálum og áætlunum á sviði opinberrar stjórnsýslu áhersluatriði áætlunarinnar byggja á byggðakafla stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar gagnavinnu byggðastofnunar og aðkomu sérfræðinga úr nokkrum ráðuneytum samráð var haft við stýrinet stjórnarráðsins samband íslenskra sveitarfélaga og atvinnuþróunarfélaganna um land allt og fyrir utan byggðastofnun líka markmið byggðaáætlunar er að jafna tækifæri allra landsmanna til atvinnu þjónustu og annarra lífskjara og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga um land allt sérstök áhersla er lögð á stuðning við svæði sem búa við

áætlunin verður endurskoðuð og uppfærð að hámarki tveimur árum liðnum og reiknað er með að þá verði skert enn frekar á þessari stefnumörkun það er að unnin verði byggðastefna sem byggðaáætlun framtíðarinnar muni byggja á byggðaáætlunin er sett fram í fjórum köflum sem ætlað er að lýsa helstu áhersluatriðum byggðastefnu landsins fyrsti kaflinn fjallar um innviði samfélagsins þar er fjallað um markmið ríkisins um uppbyggingu fjarskiptanetsins til að tryggja háhraðatengingar um land allt

um jöfnun kostnaðar við dreifingu rafmagns og jöfnun húshitunarkostnaðar kafli tvö er helgaður varnarsvæðum landsins það er þeim svæðum sem eiga í vök að verjast vegna fólksfækkunar einhæfni atvinnulífs eða annarra þátta þriðji kaflinn fjallar um almennar og sértækar aðgerðir til stuðnings við atvinnulíf atvinnuuppbyggingu og nýsköpun sérstaklega hvað varðar vaxtargreinar á borð við ferðaþjónustu fullvinnslu matvæla og skapandi greinar einnig er fjallað um ívilnandi stuðning til atvinnuuppbyggingar til að mynda á bakka við húsavík og mögulegan stuðning við uppbyggingu á helguvíkursvæðinu einnig er boðað að ráðist verði í greiningu á mögulegri aðkomu ríkisins að öðrum svæðum fjórði og síðasti kaflinn er helgaður nauðsynlegri stefnumótunarvinnu um skilgreiningar á rétti allra landsmanna til aðgengis að grunnþjónustu ríkis og sveitarfélaga jafnframt er fjallað um gagnasöfnun og greiningarvinnu um byggðamál sem eru nauðsynleg undirstaða vandaðrar vinnu við mótun byggðastefnu í áætluninni er fjallað um tengsl byggðaáætlunar og sóknaráætlana landshlutanna gert er ráð fyrir að sóknaráætlanir fái aukið hlutverk sem vettvangur fyrir áætlanagerð og forgangsröðun landshlutanna og að áherslur byggðaáætlunar koma að hluta til framkvæmda í gegnum sóknaráætlanir sem fylgiskjal við byggðaáætlun tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og sautján er stöðugreining tvö þúsund og þrettán sem byggðastofnun hefur tekið saman stöðugreiningin inniheldur mikið magn upplýsinga um byggðamál hérlendis og hefur verið nýtt við mótun aðgerða fyrir byggðaáætlunina virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum þingsályktunarinnar